Tento parlament už prijal niekoľko zásadných opatrení s cieľom obmedziť zadlžovanie verejného sektora a veľa hovoríme o potrebe naštartovať ekonomický rast a znížiť nezamestnanosť. Írska skúsenosť z posledných rokov v tom môže zohrať významnú a nadovšetko pozitívnu úlohu.

Odkedy kríza naplno prepukla, pôrodnice v Írsku praskajú vo švíkoch.

Írske predsedníctvo môže ponúknuť viac než len efektívnu koordináciu zložitého európskeho rozhodovacieho procesu. Môže ponúknuť víziu, ako využiť krízu na prekonanie alebo aspoň oddialenie demografickej zimy.